Pani Przewodnicząca! Obrona praw człowieka powinna być kośćcem tego, co tutaj robimy, bo jesteśmy tu również po to, a być może nawet przede wszystkim po to, żeby zapewniać ochronę praw człowieka na terenie Unii Europejskiej, ale także we wszystkich tych krajach, z którymi współpracujemy i na których sytuację wewnętrzną mamy wpływ.

Znalazły się w nim oczywiście pewne rzeczy, które mnie niepokoją pomieszano pojęcie swobód seksualnych ze swobodą do niebycia torturowanym, do bycia wolnym, do możliwości gromadzenia się czyli tego, co ja rozumiem pod pojęciem praw człowieka.